Den Garten Eden uns gestalten das wird eine Herausforderung sein. Ich möchte ein bisschen auf die Praktikabilität hinweisen. Die dichte Besiedelung und die intensive Nutzung in Europa setzen gut geordnete Verhältnisse voraus. Raumordnung, Landschaftsplanung, Bauplanung, Städteplanung, Straßen und Verkehrsplanung all das ist für uns in Europa eigentlich selbstverständlich und auch so akzeptiert. All diese Planungen müssen praktikabel und aufeinander abgestimmt sein. Die Nachhaltigkeit ist das Credo aller Dinge. Im Rahmen der Biodiversitätspolitik hat die Kommission jetzt eine Strategie für eine europaweite grüne Infrastruktur vorgelegt. Bestehende Naturschutzgebiete sollen wieder miteinander verbunden werden, die Gesundheit von Ökosystemen soll erhalten werden, sodass sie ihre gesellschaftlich wertvollen Leistungen wie z.

Diese Ziele sind nicht neu und finden sich in vielen verwandten Verordnungen und Richtlinien wieder, ja, sie sind das Herzstück einer jeden Umweltpolitik. Wir müssen jetzt ernsthaft aufpassen, dass wir uns hier nicht in Doppelregelungen verstricken. Wir brauchen ganz sicherlich kein neues Netz an geschützten Flächen. Gerade erst haben wir im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik die ökologischen Vorrangflächen beschlossen. In Natura 2000 Herr Kommissar, Sie haben es erwähnt haben wir europaweit ein Netz von wichtigen Naturschutzgebieten geknüpft. Außerdem ist die Landwirtschaft im Rahmen der Agrarpolitik mit der cross compliance zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Der Wert der Natur ist nicht ausschließlich und allein an ökologischen Gesichtspunkten zu messen. Die ökologischen, die sozialen, aber auch die ökonomischen Werte müssen abgewogen werden.

nicht angemessen, in diesem Papier bestimmte Habitate, die einen besonderen Beitrag zur Klimaschutzpolitik liefern, zu erwähnen.

nicht ausreichend sicher, ob die Konservierung von Wäldern langfristig wirklich auch zu einem verbesserten Kohlenstoffgleichgewicht führt.

Eine europäische Strategie kann dazu allenfalls einen guten Rahmen liefern.